Gospođo predsjednice, međuinstitucionalna suradnja s državama Bliskog i Srednjeg istoka predstavlja temelj zajedničke borbe protiv terorizma i teških kaznenih djela povezanih s njime, no bez kvalitetne nadogradnje na tom temelju nema učinkovitog zaustavljanja ove globalne pošasti. Naime, ne smijemo zatvarati oči pred dvostrukom igrom nekih od zaljevskih zemalja koje u jednu ruku formalno surađuju sa Zapadom, dok u drugu potiču vjerski ekstremizam te sponzoriraju nasilje i terorizam. Ubrzano dolazi vrijeme kad geopolitički razlozi zbog kojih se takva prijetvornost dosad tolerirala neće biti dovoljni za opravdanje naše suradnje s neiskrenim partnerima koji otvoreno sponzoriraju one skupine koje izravno prijete sigurnosti naših građana. Emirati ipak predstavljaju dobar primjer u toj regiji te se nadam punoj implementaciji ove suradnje koja bi u budućnosti trebala poslužiti kao primjer ostalim zemljama u tom dijelu svijeta.